wir verlangen von beiden Seiten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und bis zu einer Lösung einseitige Schritte zu unterlassen. Einseitig ist die geplante Anerkennung in der UN Generalversammlung seitens der Palästinenser, und einseitig ist die tägliche Fortsetzung der Siedlungspolitik seitens Israels. Auch da sind wir uns wahrscheinlich noch einig. Aber jetzt wird es spannend Wollen wir beide Seiten gleichermaßen davon abhalten, diese beiden Aktionen zu betreiben? Ich fürchte nein, und dazu leistet auch mein Land, Deutschland, seinen Beitrag. Denn dann müssten wir uns beispielsweise konkret überlegen, wie wir die gegenwärtige israelische Regierung dazu bringen, künftig die gemeinsame Haltung der internationalen Gemeinschaft im Hinblick auf den Siedlungsstopp nicht mehr ungestraft zu ignorieren. Ich bin über Jahre zunehmender politischer Frustration und aus tiefer Sorge über die Zukunftsfähigkeit Israels zu der Auffassung gekommen, dass wir auch im Interesse der Menschen in Israel im Rahmen unserer vertraglichen Beziehungen gegenüber der dortigen Regierung Maßnahmen ergreifen müssen, weil sie mit ihrer fortgesetzten Politik keinen Beitrag zum Frieden, sondern zur weiteren Radikalisierung in der Region leistet. Da müssen wir ansetzen! Ich fürchte, dass die Anerkennung in der Generalversammlung durch eine noch so große Mehrheit leider kein Beitrag auf dem Weg zur Wiederbelebung des Friedensprozesses ist. Setzen wir also bei Israel